V okamžiku, kdy členský stát nezvládá situaci a může být ohroženo fungování schengenského prostoru, nastupuje jako posila tým pohraniční či námořní stráže. Zde ale narážíme na námitky, že Evropská unie muže ohrozit suverenitu takových členských států.

Pohraniční stráž komunistického Československa nemilosrdně zastřelila každého, kdo se hranici pokusil bez povolení překročit. Jen výjimečně státní moc poskytla občanu výjezdní vízum do tehdejšího nekomunistického světa.

Bylo to ponižující. Kvetla korupce. Ve státní bance i na ministerstvu vnitra. Byl to Schengen, který z nás učinil svobodné, volně dýchající evropské občany. Schengen byl největším výdobytkem, kterého jsme po pádu komunismu dosáhli.